Tento tu návrh uznesenia týkajúci sa ruskej, ruského zákona je v skutočnosti, poviem to úprimne, neobjektívny fejk.

Je to odpoveď na americké reštrikcie, a preto objektívne, objektívne posudzujme vec, nebuďme rusofóbmi, a rozmýšľajme aj nad tým, že svet už nestojí na jednej nohe, svet už stojí na najmenej dvoch alebo troch nohách a budúcnosť Európy a budúcnosť všetkých ostatných krajín závisí od spolupráce, stavania mostov, ekonomickej spolupráce a nie od zasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín.